y hasta los ujieres, que me conocen desde hace nueve años, en los que he ocupado este mismo escaño, no hay manera de que puedan identificarlo. Fui el primero que pedí la palabra —al comenzar estaba de Presidente Miguel Ángel Martínez—, y tienen ustedes que mejorar el sistema, porque así no puede haber igualdad de oportunidades.

Es un caso típico de riesgo y amenaza para nuestra seguridad colectiva, y es indignante que sea un solo país, Francia, el que ha dado la cara. El mío, España, el Gobierno español, miró para otro lado y no ha aportado la ayuda, sobre todo personal y de militares, que hubiera sido necesaria.